Señorías, ruego que se vayan ajustando a los tiempos, por favor. Señor, Sośnierz, usted antes ya tomó la palabra levantando una tarjeta azul, veo ahora que en el turno de catch de eye va a intervenir otra vez.